Po drugie, Partnerstwo Wschodnie ma zmienną dynamikę od rezygnacji, przez niezdecydowanie, aż po akceptację, czego przykładem jest chociażby Mołdowa. Ale to jest również czasami efekt naszych wcześniejszych zaniedbań, sprzed hasła więcej za więcej.

Kolega Hökmark mówił zostawmy otwarte drzwi. Niezależnie od umowy o stowarzyszeniu musimy pracować nad ułatwieniami wizowymi, ponieważ są one niezbędne, w szczególności dla młodych ludzi. Po czwarte, nie możemy akceptować selektywnej sprawiedliwości i nacisków politycznych, aby utrzymać strefę politycznych wpływów.